Herr Präsident! Wir haben einen Vorschlag von der Kommission vorliegen. Nicht vom Gesundheitskommissar, nicht vom Umweltkommissar, sondern vom Industriekommissar.

Ich ärgere mich nur, dass das Ganze wieder in erster Lesung stattfindet. Die Zeitdauer der Bearbeitung hat nichts damit zu tun, dass wir so langsam waren, sondern es gab auch Schwierigkeiten bei dem Bericht.

Indem wir den ganzen Bericht eine Zeitlang aussetzen mussten, um mal zu klären, wie überhaupt die Mängellage und die Einflussnahme ist.

Jeder Mensch hat nur einmal eine Gesundheit, und dem sollten wir Rechnung tragen! Darum sollten wir darangehen, die Quellen versiegen zu lassen. Wir sollten uns aber auch nicht um alles kümmern. Um die Straßenbeläge kümmern sich die Städte, Gemeinden, Kommunen in den Mitgliedstaaten. Ich glaube, da sollten wir tunlichst mal die Finger davon lassen, sondern nur das Stück für Stück anfassen, was überhaupt in unserem Kompetenzbereich liegt.

Es soll uns auch einmal unter Demokratiegesichtspunkten zu denken geben, ob wir uns für solche Dinge, die erhebliche Auswirkungen haben auf die Gesundheit, aber auch auf Industrie, nicht sogar mehr Zeit nehmen und hier eine ordentliche zweite Lesung durchführen sollten, damit möglichst viele Leute an dieser Debatte teilhaben können, auch außerhalb des Parlaments, und sich eine Meinung dazu bilden können.

Hier ist es dann doch relativ schnell gegangen, und das bemängele ich dabei.